Va avanti da 17 anni, è una guerra infinita di cui neanche si parla più nei nostri media, se non in modo sporadico e marginale. È una guerra che si può definire in qualche modo dimenticata. Neanche l'avvento di Trump ha cambiato la tendenza, e il ritiro delle truppe NATO e dei suoi alleati, che inizialmente era stato previsto per il 2014, è stato procrastinato al 2020 e oltre. Molti dicono che non è giusto lasciare il lavoro prima che sia terminato. Ma di quale lavoro stiamo parlando? La disoccupazione è passata dall'8 al 40 per cento, Kabul è passata da un milione a cinque milioni e mezzo di abitanti, e l'unica attività rilevante è la produzione di oppio. Molti ragazzi si arruolano perché non hanno altra scelta per guadagnarsi da vivere, ma appena possono disertano e vanno via. Oggi è importante qui accogliere con favore l'iniziativa della Corte penale internazionale di iniziare un'investigazione indipendente sui crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati durante il conflitto afghano. Ritengo doverosa e auspicabile una trasparente attribuzione di responsabilità, indipendentemente dalle parti in causa, considerando che c'è il rischio che se ne aggiunga una terza, ossia Daesh.